Solidaryzując się z narodem ukraińskim i słusznie w jego drodze do wolnościowych, demokratycznych zmian, w jego drodze ku Europie, jednocześnie brakuje tutaj realnej propozycji, oferty, strategii, która byłaby taką mapą drogową dla Ukrainy, pokazującą jej wyjście z tego klinczu, w jakim się znalazł ten kraj i ten naród.

integracji z Unią Europejską, nie była oparta na twardych postawach i faktach, bo takich naprawdę konkretnych propozycji ze strony Unii Europejskiej nie było, nie ma i nie zanosi się, że będzie.

Widzimy skrajnie nacjonalistyczne siły, w tym partię Swoboda, które nawiązują do nacjonalistycznych grup w okresie II wojny światowej, które mordowały Polaków, Żydów, Ormian, Słowaków, i to nie jest rzecz dobra, o tym też trzeba pamiętać.